Monsieur le Président, le sujet en débat ce soir est souvent abordé dans cet hémicycle et c'est une excellente chose. Mais il est toujours traité d'une façon incomplète, partisane et à sens unique. Incomplet, car personne, ici, de la majorité, n'abordera dans le cadre de ce débat le sujet pourtant considérable des actes antichrétiens dans le monde, visant des personnes mais aussi des biens, des églises quotidiennement vandalisées, des cimetières profanés. Partisan et à sens unique, car une majorité de députés de cet hémicycle ne veulent pas poser la vraie question, celle qui gêne, celle qui dérange quelle est la cause principale de la forte hausse des actes antichrétiens et antisémites? Vous connaissez la réponse c'est évidemment la montée de l'islamisme, ce nouveau totalitarisme que vous refusez de voir, que vous vous interdisez de critiquer, alors que nos peuples le subissent et en souffrent. Quant à la haine que vous dénoncez, vous vous trompez de cible. Vous visez toujours et encore ce que vous appelez avec dédain et mépris les populistes. Vous devriez porter tous vos efforts sur ceux qui détestent notre civilisation européenne, nos cultures, nos identités, nos libertés individuelles. Vous devriez combattre ceux qui veulent violemment nous imposer une société barbare qui n'est pas la nôtre. Ce devrait être cela, notre combat commun lutter de toutes nos forces contre l'islamisme, ce radicalisme, ce terrorisme qui est bien la menace la plus grave qui pèse sur nos démocraties du XXIe siècle.